Vážené dámy a pánové, situace v oblasti nezaměstnanosti je v členských státech Evropské unie kritická.

Shodujeme se zde asi všichni na naléhavosti řešení tohoto problému, nicméně předložená zpráva cestu z krize neukazuje. Nevěříme, že je zavedení nároku na plnou zaměstnanost samo o sobě řešením. Stanovujeme si umělé cíle, i když nevíme, jak jich dosáhneme. K čemu je administrativní stanovení procentní účasti na trhu práce, zvýšení míry zaměstnanosti u žen nebo mladých lidí a snížení podílu studentů, kteří předčasně ukončí školní docházku, když nevíme, kdo a jak bude dosahování těchto cílů měřit a srovnávat. Domníváme se, že dosažení hlubokého a účinného jednotného trhu je klíčovým nástrojem pro zajištění celkové makroekonomické výkonnosti Evropské unie a flexibilní pracovní trh je tím nejlepším prostředím pro novou zaměstnanost.